De această suplimentare a fondului de intervenție pentru necesități de balanță de plăți vor beneficia mai multe state membre care nu fac parte din zona euro, inclusiv România. Fără această măsură, situația generată de criza economică și financiară ar fi fost mult mai grea în aceste state membre din afara zonei euro. Și pentru că s a demonstrat încă o dată că statele membre care au euro au făcut față mai bine crizei financiare, eu aș sugera ca în memorandumurile de înțelegere care se vor încheia între Comisie și statele membre pentru folosirea acestor sume să se reamintească că statele membre, în special cele noi, au obligația de a lua toate măsurile pentru a intra în zona euro